Hvala lepa za besedo. Spoštovane in spoštovani! Kultura je temelj in osnova identitete nekega naroda. Prav zato je s področjem kulture potrebno delati s kar najbolj previdno roko, z domovinsko in z narodno zavestjo, z globokim spoštovanjem do preteklosti in sedanjosti, z razumevanjem in pa z veliko mero tenkočutne podpore ustvarjalcem. Tako vsem tistim iz naše bogate kulturne in umetnostne zgodovine kot tudi vsem tistim, ki našo kulturno krajino in identiteto šele ustvarjajo za sedanje in za bodoče rodove. Slovenci se preredko zavedamo, da smo kot maloštevilčen narod obstali predvsem zaradi naše bogate kulturne dediščine, ljubezni do jezika in našega neupogljivega duha. Ministrstvo za kulturo je mnogo več kot le državna ustanova, ki skrbi za kulturne inštitucije. Ministrstvo za kulturo je pravzaprav eno najbolj državotvornih ministrstev. Skrbi za to, da državljani kulturo ponotranjimo kot osnovni gradnik naše identitete in naroda, kot lepilo, ki nas vse povezuje v eno in dela ponosne in močne. Ministrstvu za kulturo je naložena tudi skrb za dober imidž kulture. V s kapitalizmom prežetih časih je namreč esencialno, da na umetnost in kulturo ne gledamo le kot na nepotreben strošek ali še huje, da se ji cena in vrednost določata zgolj z uspehom na trgu. V času, ko kulturi tudi proračunska sredstva končno namenjajo nekaj obilnejši kos pogače, bo treba znati kritično in včasih tudi malce preroško odbrati tisto najboljše, kar naša kulturna krajina ponuja, in to tudi ustrezno podpreti. Zato me veseli, da magister Zoran Poznič tudi sam prepoznava, da je pred njim velika odgovornost in da komaj čaka, da začne delati in pokaže, kaj zna. Njegova prednost je ravno poznavanje umetnosti in kulturnega miljeja, saj je magistriral na Akademiji za likovno umetnost. Hkrati pa se je kar enajst let zelo uspešno spopadal tudi z vodenjem Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. Pri svojem preteklem delu je pokazal, da je umetnik lahko odličen menedžer in vodja s kreativnimi idejami ter sposobnostjo, da z voljo in odločnostjo potegne voz naprej. Pričakovanja so visoka in dela bo veliko. Pripraviti bo treba nov nacionalni program za kulturo, prenoviti krovno zakonodajo, tudi medijsko, razrešiti bo potrebno bo potrebno težave ob razpisih, urediti položaj samozaposlenih v kulturi in še bi lahko naštevali. Na ministrstvu pa se bo moralo ponovno vzpostaviti tudi zaupanje med zaposlenimi in vodstvom. Morda pa je prav dejstvo, da magister Zoran Poznič prihaja iz Trbovelj, mesta, ki se ponaša z največ umetniki na kvadratni meter, njegova največja prednost. V okolju in okoliščinah, ki na prvi pogled ne prinašajo drugega kot težko življenje, robatost in temačnost, se očitno z mnogo večjo silovitostjo kot drugje rojevajo umetniki, umetnost in kultura. Prevzemanje funkcije ministra je državotvorno poslanstvo, ne le funkcija, zahteva predanost, preudarnost in požrtvovalnost. V poslanski skupini Liste Marjana Šarca magistru Zoranu Pozniču želimo in od njega tudi pričakujemo, da se bo uspešno spopadel z vsem naštetim, in mu izrekamo podporo.